Kedves képviselőtársaim! Még az a szerencse, hogy a szegények és az éhezők nem nézik ezt a vitát, mert még jobban utálnák az Európai Parlamentet és az uniós intézményeket. Szégyen ez a mai vita, és szeretném fölhívni az agrárosok figyelmét, hogy nem olyan jó Európában a mezőgazdaság megítélése, vagyis sokat segítené az agrárium presztízsét, tekintélyét, ha mi nem hivatkoznánk arra, hogy az agráriumot és a szociálpolitikát válasszuk ketté. Fölhívom Nicholson úr és Lyon úr figyelmét nagyon tisztelem őket de nagyon jól tudjuk, akik itt ülünk agrárosok, hogy az első pillérben a közvetlen kifizetésekben rengeteg szociális elem van.

Következésképpen az éhező embereket nem az érdekli, hogy agrárpolitika vagy szociálpolitika keretében kapnak e kenyeret, hanem hogy élelemhez jutnak e vagy sem.